Señor Presidente, gracias por su tolerancia. Me quiero referir brevemente a las víctimas de las consecuencias de la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Es inequívocamente claro, señor Presidente, que los derechos humanos tienen que proteger más a las víctimas que a los asesinos.